virðulegi forseti hér leita ég heimildar alþingis fyrir ríkisstjórnar hönd til þess að fullgilda samning sem bæði hefur verið umdeildur en þótt mjög merkur og brjóta að mörgu leyti í blað en hann felur í sér réttinn til aðgangs að upplýsingum sömuleiðis þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang hans að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum

ekki síst á þeim tíma þegar ég var umhverfisráðherra hér margt fyrir löngu á seinni parti síðustu aldar samningurinn dregur nafn sitt af því að hann var samþykktur í hinni víðfrægu dönsku borg árósum á fjórðu ríkjaráðstefnunni sem voru um þessi mál það þurfti marga fundi til þess að komast að þessari niðurstöðu en hann var samþykktur nítján hundruð níutíu og átta samhliða þessari tillögu flytur hæstvirtur umhverfisráðherra sömuleiðis frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til þess að hægt sé að standa við fullgildingu árla samningsins ef af verður og meðal annars flytur hæstvirtur ráðherra frumvarp til laga um úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála þessar lagabreytingar sem er að finna í því frumvarpi eru nauðsynlegar til að það sé hægt af íslands hálfu að standa við skuldbindingarnar sem samningurinn leggur þeim ríkjum sem aðild að honum eiga á herðar þessi samningur er ólíkur öðrum samningum sem eru í gildi um umhverfismál hann í fyrsta lagi tengir saman umhverfisrétt og mannréttindi í öðru lagi viðurkennir hann að menn hafi skyldum að gegna gagnvart komandi kynslóðum þannig að hann í reynd felur í sér rétt óborinna einstaklinga að því er umhverfismál varðar

markmiðum sjálfbærrar þróunar og hann tengir saman ábyrgð stjórnvalda og umhverfisvernd þessi samningur beinir líka athyglinni að því sem kalla má gagnverkandi áhrif almennings og stjórnvalda í lýðræðislegu samhengi samningurinn leggur til dæmis þá skyldu á herðar samningsaðilum að þeir verða að ábyrgjast rétt til aðgangs að upplýsingum til þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgangs hans að því sem kalla má réttláta málsmeðferð í umhverfismálum í samræmi við ákvæði samningsins allt í þeim tilgangi að stuðla að verndun réttinda hvers einstaklings af núlifandi og líka komandi kynslóðum til þess að lifa í umhverfi sem er fullnægjandi fyrir heilsu og velferð borgara að þessu leyti eins og ég sagði áðan finnst mér þessi samningur merkilegur vegna þess að hann leggur á okkar herðar ákveðnar skyldur varðandi óborna einstaklinga í þessu er ákveðin póetísk fegurð sem ég að minnsta kosti skynja mjög djúpt það má segja frú forseti að árla samningurinn veiti almenningi réttindi sem eru þríþætt þessi réttindi mynda hinar þrjár stoðir samningsins í hinni fyrstu er sú skylda lögð á herðar samningsaðilanna að tryggja almenningi upplýsingar um umhverfismál með ákveðnum skilyrðum þannig er tekið fram að upplýsingarnar skuli gerðar aðgengilegar eins fljótt og hægt er nema að magn og flókin gerð upplýsinganna réttlæti að frestur til að veita þær verði framlengdur það er líka kveðið á um í þessari stoð í hvaða tilvikum megi hafna beiðni um aðgang að þeim til dæmis ef viðkomandi stjórnvald sem fær beiðnina hefur ekki upplýsingarnar undir höndum sömuleiðis er fjallað um söfnun og dreifingu slíkra upplýsinga meðal annars í þeim tilgangi að þær séu sem aðgengilegastar önnur stoðin skyldar aðildarríkin til þess að tryggja almenningi þátttöku í ákvarðanatöku sem snertir umhverfið ákvæðin sem undir þessa stoð falla fela í sér að það skuli upplýsa almenning sem málið varðar um

til þess að gefa almenningi kost á að gera athugasemdir og koma sínum sjónarmiðum á framfæri áður heldur en endanleg ákvörðun er tekin þannig skal almenningi gert kleift að taka þátt mjög árla í ferlinu þegar allir kostir eru fyrir hendi og

virka þátttöku geti verið að ræða þessi stoð önnur stoðin í þessum samningi felur í sér að þar til bært stjórnvald ber að veita þeim sem málið varðar aðgang að öllum upplýsingum sem skipta einhverju máli varðandi ákvarðanatökuna þannig að hér er um mjög víðtæka

verði tekið eðlilegt tillit til þeirrar niðurstöðu sem liggur fyrir eftir aðkomu almennings og jafnframt að almenningur sé upplýstur um ákvörðun þegar hún liggur fyrir og rökin sem liggja að baki hennar þá skulu þeir sem eru aðilar að samningnum vitaskuld innan ramma landslaga og eftir því sem kleift er með sanngirni og eftir því sem viðeigandi er beita þessum aðferðum til dæmis varðandi ákvarðanir um það hvort leyfa beri að sleppa til dæmis erfðabreyttum lífverum út í umhverfið af ásettu ráði almenningi skal líka gert kleift að koma að ákvarðanatöku varðandi skipulag áætlanir og stefnumótun um umhverfismál og að undirbúningi reglna sem eru bindandi ef þær kunna að hafa umtalsverð áhrif á umhverfið með þriðju stoðinni styður samningurinn þessi réttindi sem ég hef hér lýst undir fyrstu og annarri stoð hans með ákvæðum um aðgang að réttlátri málsmeðferð sem stuðlar vitaskuld að auknu vægi samningsins þannig má kannski segja að þriðja stoðin sé með vissum hætti burðurinn undir hinum fyrri tveimur ríkjunum og þeim sem eru aðilar að samningnum er gert að tryggja að öllum sé opinn endurskoðunarleið fyrir dómstólum eða öðrum hlutlausum og óháðum aðila vitaskuld innan marka laganna sem ríkja í hverju landi að því er varðar ákvarðanir stjórnvalda sem tengjast upplýsingum samkvæmt þessum samningi þannig skal almenningi vera tryggð leið til að fá fram endurskoðun eða til að vefengja lögmæti ákvarðana aðgerða eða þá aðgerðaleysis sem segja má að falli undir ákvæði samningsins og varðar beinlínis þátttöku almennings sem málið varðar til ákvarðanatöku um einhverja tiltekna starfsemi hvað teljast svo nægjanlegir hagsmunir ber að ákvarða eftir landslögum og ávallt með það að markmiði að veita almenningi sem málið varðar víðtækan aðgang að réttlátri málsmeðferð það ber að taka fram að samkvæmt þessum samningi skulu hagsmunir frjálsra félagasamtaka um umhverfisvernd sem uppfylla ákveðin skilyrði þó ávallt teljast nægjanlegir samningsríkin skulu líka tryggja almenningi sem uppfyllir skilyrði laga aðgang að stjórnsýslu eða dómstólameðferð til þess að geta krafist þess að aðgerðir eða aðgerðaleysi af hálfu einstaklinga eða stjórnvalda sem ganga gegn ákvæðum landslaga um umhverfið verði tekið fyrir

eins og þeir skilja og skynja sem hlítt hafa á mitt mál er nú hér um að ræða ansi djarftækan og róttækan samning sem ég veit að mörgum þykir gríðarlegur fengur að og margir hafa barist fyrir árum saman en þó veit ég líka að jafnvel í hópi hinna víðsýnu og umburðarlyndu háttvirtra þingmanna leynast nokkrir sem tíminn hefur nú leitt í ljós að kunna að vera í einstökum atriðum andstæðir því sem hér hefur verið lagt fram til þess að óska eftir þeirri heimild sem felst í þessari þingsályktunartillögu ég legg svo